Señora presidenta. Hoy nadie puede negar que Europa está ante grandes dificultades y también amenazas, amenazas como los egoísmos y la falta de solidaridad. Falta de solidaridad con los de fuera, con quienes llaman a las puertas de Europa huyendo del hambre, huyendo de las guerras y se encuentran con una parte de Europa que no entiende que son necesarias medidas comunes para hacer frente a estos desafíos, a los desafíos de la inmigración y de los refugiados. Pero también egoísmo y falta de solidaridad dentro del propio seno de la Unión Europea, porque hoy, en Europa, hay quienes aprovechan fracturas sociales creadas para levantar fronteras, para atacar los principios fundamentales de la Unión Europea, de la solidaridad, de la cooperación. Y frente a eso, solo hay una posición. Frente a los que quieren levantar fronteras —y por encima de cualquier otra diferencia— solo hay una posición, y es la defensa del Estado democrático, social y de Derecho. En esa posición tiene que estar la Unión Europea y quienes apoyamos este proyecto.